Si les États membres veulent une union des marchés des capitaux, alors il faut renforcer les autorités de supervision. Il n'est peut être pas indispensable d'attendre la prochaine crise pour se rendre compte que, quand on développe un marché, il vaut mieux avoir un gendarme pour surveiller ce marché, quelle que soit la qualité des intervenants.

Nous avons fait en sorte que les États membres ne puissent pas se servir du prétexte qui leur était politiquement utile des progrès en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour s'en contenter, mais qu'ils assument bien qu'on ne pouvait pas faire de vrais progrès en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sans aller de l'avant sur l'essentiel, c'est à dire que

J'estime que c'est une bonne avancée. Enfin, à l'initiative de certains de nos collègues, nous avons introduit une coordination des enquêtes mystères, ce qui est un bon moyen de protéger les consommateurs.

Dans le domaine de l'assurance, nous avons tenu compte de la réalité.

Enfin, l'autorité des valeurs mobilières, l'ESMA, aura davantage de pouvoir d'intervention en ce qui concerne les fournisseurs de déclaration de données et les transactions sur les marchés financiers ou en matière d'indices de référence.

Sur ce point, nous avons apporté des améliorations utiles à la prise de décision pour qu'elle soit mieux éclairée, notamment en cas de risque de conflit d'intérêts. Les présidents des autorités européennes de supervision pourront trancher en cas de difficulté à dégager des majorités et auront droit à une procédure d'approbation tacite pour la convergence de la supervision, le lancement de procédures en cas de violation du droit de l'Union et le règlement des différends entre les autorités nationales compétentes dans des situations transfrontalières. De la même manière, les autorités seront obligées de mettre en place des groupes de coordination lorsque cinq autorités nationales compétentes le leur demanderont. Mais soyons honnêtes, et je pense, Monsieur le Vice président, que vous serez obligé de partager mon diagnostic il y a une certaine hypocrisie de la part du Conseil. Celui ci souhaite toujours mettre en place cette union des marchés des capitaux, dont on sait qu'elle peut être utile au financement de l'économie réelle, mais lorsque nous voulons renforcer cette gouvernance, on nous dit qu'il faut conserver des autorités de supervision qui soient des Member States driven institutions Il y a là une limite qu'il faudra un jour dépasser engrangeons ce que nous avons aujourd'hui, mais sachons que ce n'est qu'une étape.